forseti ég spyr hér hæstvirtur viðskiptaráðherra telur ráðherra þörf á að endurskoða lög og reglur sem ná til trygginga torfæruhjóla bæði við æfingar á lokuðum svæðum og í keppnum meðal annars með tilliti til aldurs og vaxandi fjölda þeirra sem aka slíkum hjólum og þess hversu óljós tryggingavernd torfæruhjóla virðist vera samkvæmt lögum ef svo er hvenær má vænta þess að endurskoðun hefjist og hvað aðilar munu koma að henni nú er þannig virðulegur forseti að tryggingar eru geysidýrar á þessum torfæruhjólum þær fara allt upp í þrjú hundruð fimmtíu til fjögur hundruð þúsund krónur á ári hjá nýjum ökumönnum þetta er alveg geysilega dýrt á sama tíma er mjög takmarkað sem hægt er að nota þessi hjól það er líka þannig að yngsti hópurinn það er sá hópur sem tólf til fimmtán ára á mjög erfitt með að nota þessi hjól vegna þess að það fást ekki leyfi hjá sýslumönnum til að nota þau lokuðu svæði sem nú þegar gefast sem eru reyndar allt of fá en þau eru nokkur og það er erfitt að fá leyfi á þeim svæðum þrátt fyrir það segir í sextándu grein reglugerðar um akstursíþróttavæði með leyfi virðulegs forseta með leyfi lögreglustjóra er heimilt að víkja frá ákvæðum umferðarlaga um ökuskírteini og lágmarksaldur ökumanna við æfingar og keppnir á lokuðum svæðum utan vega svo eru aðrar takmarkanir sem sýna við hvað þetta getur átt og það eru sem sagt tólf ára sem aka hjólum sem eru með allt að áttatíu rúm sentí metra vélum fjórtán ára upp í hundrað tuttugu og fimm rúm sentí metra og fimmtán ára í tvö hundruð fimmtíu rúm sentí metra en veruleikinn er sá að sýslumenn heimila ekki þessum ungu ökumönnum að nýta svæðin þannig að svæðin eru lokuð fyrir þeim þrátt fyrir að það er heimilt að hafa þau opin af hverju leyfa sýslumenn þessum ungumönnum ekki að nýta svæðin jú það er vegna þess að tryggingafélögin hafa neitað að tryggja þessa ungu ökumenn þó að þeim sé það heimilt gera tryggingafélögin það ekki það er nú þegar stór hópur ungra ökumanna sem er að æfa sem hefur ekki tryggingar þannig að það verður að taka á þessu máli tryggingaverndin er einnig óljós hjá hinum eldri og það eru til dæmi um það að menn eru tryggðir ákveðna keppnisdaga og það felst þá í svokölluðum tryggingaviðauka en þeir eru líkast til ekki tryggðir utan keppnisdaganna ég vil hér að endingu virðulegi forseti benda á það að umferðarstofa setti fram minnisblað tuttugasta og fjórða október og þar kemur fram að mörg þessara tækja eru ótryggð og þetta ástand sé óviðunandi iðgjöldin eru svo há að menn telja sig ekki geta staðið undir þeim og það er tregða stjórnvalda að veita leyfi fyrir notkun þessara lokuðu æfinga og keppnissvæða þessi tregða stafar af því að tryggingafélögin vilja ekki tryggja hjólin þannig að umferðarstofa er að benda á að það þarf að taka þessi tryggingmál til endurskoðunar mun ráðherra beita á eitthvað í því